Señora Presidenta, esto es carbón, es el carbón que no están extrayendo los mineros en España porque están en huelga debido a que, a pesar de que la legislación europea permite ayudas para la viabilidad de la minería ―en España y en el resto de Europa―, el Gobierno de España ha suspendido las ayudas, las ha recortado ya este año en un

Tenemos que rescatar a la minería española del carbón de los recortes brutales que la abocan a su desaparición

tenemos que rescatar las inversiones de la Unión Europea en tecnologías para la captura de CO 2 que pueden hacer del carbón una energía verde tenemos que rescatar la actividad productiva en lugares donde las alternativas laborales y económicas no son nada fáciles